A jelenlegi ukrán vezetés megfontolatlanul és politikai indítékoktól vezettetve indíttatott bírósági eljárást Julija Timosenko ellen.

Ez egyszerre veszélyezteti Ukrajna Európához való közeledését és az orosz ukrán viszonyt. Rendkívül vitatható egy volt kormányfő bíróság elé állítása és elítélése azért, mert gazdasági, politikai döntéseket hozott. Az igazságot természetesen ki kell deríteni!

Figyelmeztető azonban, és fölhívnám Ashton asszony figyelmét arra, hogy van olyan uniós ország, ahol szintén koncepciós per indult volt kormányfő, Gyurcsány Ferenc ellen Magyarországon. Ez a tagállam sajnálatos módon éppen az én hazám. Ahol tavaly Ukrajnához hasonlóan szintén megindult az igazságügy átpolitizálása.